Aber wie in unserem Körper auch kann es

Er nutzt weder der Straße noch den Verkehrsteilnehmern, die im Stau stecken, und erst recht nicht den Anrainern, die den ganzen Dreck dann erleiden müssen. Deswegen braucht es eine nachhaltige Verkehrspolitik. Dieser Bericht geht in der Tat in die richtige Richtung. Er erkennt an, dass Verkehr auch geleitet werden muss, dass Verkehr Infrastrukturkosten verursacht und dass Verkehr externe Kosten verursacht.

Deswegen bin ich überzeugt, dass wir diesem Bericht zustimmen sollten. Ich werde das jedenfalls selbst mit großer Freude tun.